Decizia de stabilire a unei acțiuni a Uniunii privind Marca patrimoniului european va intensifica sentimentul de apartenență la Uniune al cetățenilor europeni, pe baza elementelor comune de istorie și patrimoniu. Marca se axează pe valoarea simbolică a siturilor pentru integrare europeană și istoria Uniunii.

Urechia din Galați să primească Marca patrimoniului european.